Es gehört eigentlich nicht zu meinen Aufgaben, erwachsene Menschen zu erziehen.

Wenn Sie möchten, dass nicht nur Ihre italienischen Landsleute verstehen, was Sie sagen, sondern der ganze Kontinent, dann wäre es sinnvoll, wenn Sie in eine Redezeit von einer Minute auch nur so viel Aussagen hineinpacken würden, wie ein Dolmetscher von hervorragender Güte, wie wir sie hier haben, das auch vernünftig dolmetschen kann.